Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, wyczekiwany od dawna i zapowiadany z wielką pompą jako wielki sukces unijnej polityki wschodniej, okazał się być tak naprawdę soczewką, w której głównie za sprawą działań Rosji skupiły się nasze wszystkie błędy w negocjacjach i wszystkie związane z tymi negocjacjami niedociągnięcia. Bardzo dobrym sygnałem jest zainicjowanie umów stowarzyszeniowych z Gruzją oraz Mołdawią, jednak należy pamiętać, że w obu tych krajach sytuacja wewnętrzna nie jest całkiem stabilna. Unia Europejska powinna więc podwoić wysiłki, by doprowadzić do jak najszybszego podpisania i wdrożenia tych umów, a przykład Ukrainy pokazuje, że samo zainicjowanie umowy nie oznacza jeszcze sukcesu. Jakkolwiek potoczą się losy na Ukrainie i sprawy na Ukrainie podobnie jak w przypadku Armenii Unia nie może zamykać drzwi przed tymi krajami, ale dalej realizować wspólne programy, pomagać w reformach, ułatwiać przepływ ludzi, zwłaszcza młodych uczniów, studentów i naukowców. I jeszcze jedno, drodzy Państwo. Wydaje mi się, że bardzo poważnie trzeba rozważyć zniesienie wiz dla Ukrainy, a także sankcje, sankcje dla reżimu Janukowycza, który występuje przeciwko własnemu narodowi.